Mulți au parcurs un drum foarte periculos pe ruta Africa de Nord Europa. Cum procedăm pentru a proteja acești copii? Cum facem ca acești copii să nu devină victime sigure ale traficului, inclusiv de organe, ale exploatării sexuale, ale abuzurilor? Putem face asta în mai multe feluri prin numere de urgență, prin măsuri care să reunifice familiile, personal calificat în centrele de recepție și, de asemenea, colectarea datelor biometrice de la o vârstă cât mai mică, începând cu șase ani, așa cum se propune și de comisar în